Wyższych standardów dobrostanu zwierząt nie osiągniemy bez dodatkowych nakładów finansowych. Trzeba wreszcie zrozumieć, że tego się nie zrobi bez pieniędzy.